Az is igaz, hogy Európának mindezektől függetlenül sokkal nagyobb lépéseket kell tenni. De mit gondol Ön arról, hogy nem tudják ezt az egészet megfúrni a tagországok egy rossz energiamixszel? Mert az energiamix, az teljesen tagországi hatáskör.